Vážený pán predseda Komisie, vo svojej správe o stave Únie ste hlavný dôraz položili na budúce hospodárske riadenie Európy asi aj preto, že Európa už nedokáže držať krok s dynamicky sa rozvíjajúcimi ekonomikami v Ázii či v Amerike.

2020. Nechcem spochybňovať Vaše ambície, ako vyviesť Európu z problémov, ale najväčšiu prekážku hospodárskeho rastu v Európe vidím v probléme, o ktorom ste sa vôbec nezmienili. Je to komplikované podnikateľské prostredie s mimoriadne rozkošatenou byrokraciou, ktorá v Európskej únii efektívne dusí kreativitu a podnikavosť, vlastnosti, ktoré sú ľuďom vlastné tak u nás v Európe, ako aj v USA, Japonsku, Číne či Indii. Jednoduché prehľadné právne prostredie s neveľkou byrokratickou záťažou by určite prinieslo aj Európe nový silný impulz pre ďalšie posilnenie ekonomického rastu.